Yo quisiera detenerme en las relaciones pesqueras entre la Unión Europea y el Reino Unido, que tan bien conoce el negociador principal, el señor Barnier. Si finalmente el Brexit tiene lugar sin que entre en vigor el Acuerdo de Retirada y la transición prevista, debemos minimizar los daños para la flota pesquera que faena en aguas del Reino Unido. Me gustaría que, a través de las medidas de contingencia que tomemos una y otra parte, pueda asegurarse el acceso, mantenerse el acceso a estas aguas, al menos de forma temporal, mientras se negocian los acuerdos de la relación futura entre unos y otros.

Quiero enfatizar que uno de los objetivos de la Unión Europea debe ser alcanzar un acuerdo que mantenga ese acceso recíproco entre aguas y a los recursos pesqueros.